Onze grootste bondgenoot in de strijd tegen de duistere krachten van Islamitische Staat wordt aan zijn lot overgelaten. Het zijn de Koerden die de kogels van het radicale fundamentalisme voor ons opvangen. En nu krijgen zij een dolksteek in de rug van hun buren, maar ook van de internationale gemeenschap.